Es decir, la posibilidad de que un millón al menos de ciudadanos y ciudadanas europeos de distintos países puedan firmar una iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa que, lógicamente, se dirige y se plantea ante la Comisión, que es el órgano comunitario que tiene la capacidad de iniciativa legislativa. La iniciativa ciudadana es una prioridad muy clara de la Presidencia del Consejo.

Es una prioridad, porque entendemos que es una prioridad de Europa. Cuando un país preside el Consejo de la Unión Europea, entendemos que no tiene que desarrollar en esa Presidencia sus prioridades, sus objetivos simplemente como país, sino que debe ir más allá y debe ser capaz de representar los objetivos de Europa. La iniciativa ciudadana, con sus posibilidades, con esos derechos que da a los ciudadanos —a los casi quinientos millones de ciudadanos y ciudadanas europeos— es un objetivo esencial de Europa y por eso está entre las prioridades de la Presidencia española no por ser una prioridad de España, sino por ser una prioridad de Europa. Los ciudadanos están esperando que se desarrolle el Tratado de Lisboa lo más rápidamente posible después de ocho años de perder el tiempo en incertidumbres institucionales.

Es decir, ir haciendo un reequilibrio entre esa Europa que se ha ido construyendo durante el siglo XX más bien de arriba abajo —aunque una Europa democrática— y una Europa que se construye también de abajo arriba.

Además, para contrarrestar algo que sucede desgraciadamente en la Unión Europea, como es que el debate político sea, mayoritariamente, un debate nacional, un debate endogámico. Aquí en Bruselas, o en este Parlamento, se celebra un debate europeo, pero en cada uno de los países de la Unión predomina el debate nacional, no predomina el debate europeo.

y ahora esta tarde aquí en el Parlamento Europeo, tenemos ese interés por impulsar esta iniciativa.